Sebbene stabilisca norme minime, la direttiva sottolinea l'importanza di una risposta sociale alla sofferenza delle vittime, e richiama gli Stati membri a fare molto di più per sostenere le vittime di reato, operando una valutazione individuale dei loro bisogni in base al tipo e alle circostanze del crimine subito, formando adeguatamente il personale chiamato ad assisterle nelle diverse fasi, processuali e non, ed assicurandone tutti i diritti in sede giudiziaria. Sono inoltre necessarie campagne di sensibilizzazione per promuovere un reale cambiamento culturale dell'opinione pubblica, onde evitare situazioni di vittimizzazione secondaria, di diffidenza, di rimprovero, nei confronti delle vittime di specifici reati, quali i reati di genere o di natura sessuale, che creano particolare sofferenza nelle vittime, soprattutto se giovani o giovanissime.